Si la ganancia es adecuada, el capital se vuelve audaz

Sí, el problema de fondo es que el capital europeo es corresponsable de este crimen, como es responsable de este crimen un sistema corrupto, inhumano, basado en la explotación, en la desregulación, en la deslocalización y en los paraísos fiscales. Éste es el problema de fondo, al que nadie, desde la Unión Europea, desde esta Unión Europea neoliberal, quiere meterle mano, porque se vive del negocio, de la acumulación de capital a costa del empleo europeo, a costa de los servicios públicos europeos y a costa de vidas humanas, porque no hay piedad, se trata de acumular capital a cualquier precio.